Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Commissaire, chers collègues, depuis son adoption et les débats passionnés qui l'ont entourée, la directive Services est tombée dans un certain anonymat, mais il convient de se montrer particulièrement vigilant dans la phase cruciale de sa transposition. Je m'interroge sur l'interprétation des dispositions de l'article 2 de la directive liées à l'exclusion des services sociaux de son champ d'application. Des notions comme celles d'aide aux personnes en situation de besoin, ou de prestataires mandatés semblent restrictives par rapport à la définition des services sociaux dans certains États, et je m'inquiète de ce qu'une interprétation volontairement stricte puisse servir à justifier l'inclusion de pans entiers de ces services dans le champ d'application de la directive. L'exclusion de ces services est un élément clé du texte et une garantie pour les citoyens de la protection du modèle social européen. J'espère que certains États, dont la France, ne profiteront pas de la transposition pour libéraliser des services sociaux, sous le prétexte fallacieux de se conformer aux lois européennes.